virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer átta nítján hundruð níutíu og sex um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni og hönnunargreinum í frumvarpinu er sú breyting gerð að uppfærð er vísun til e e s tilskipunar um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi frumvarpið er einn liður af mörgum í því að innleiða tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer þrjátíu og sex frá árinu tvö þúsund og fimm um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi eins og hún var tekin upp í samninginn um evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og sjö að efni til varðar tilskipunin viðurkenningu á menntun til að gegna starfi sem er lögverndað og því að menn skuli hafa aflað sér faglegrar menntunar og hæfis áður en þeim er heimilt að hefja störf á viðkomandi sviði með áðurnefndri tilskipun frá árinu tvö þúsund og fimm eru fimmtán fyrri tilskipanir um viðurkenningu faglegrar menntunar og hæfis sameinaðar í eina þar með talið tilskipanir áttatíu og fimm þrjú hundruð áttatíu og fjögur áttatíu og níu fjörutíu og átta sem vísað er til í fjórðu málsgrein fyrrnefnda laga númer átta nítján hundruð níutíu og sex með lagabreytingunni sem hér er mælt fyrir verður vísað til núgildandi e e s tilskipunar um faglega menntun og hæfi í stað hinna úreltu tilskipana sem vísað er til í lögum um löggildingu starfsheita sérfræðinga í tækni og hönnunargreinum með tilskipun númer þrjátíu og sex tvö þúsund og fimm eru engar grundvallarbreytingar gerðar á tilhögun viðurkenningar á faglegri menntun og hæfi á evrópska efnahagssvæðinu réttur manna til viðurkenningar er því hinn sami og áður en vonast er til að framkvæmdin verði einfaldari og skilvirkari meðal annars með nýjum ákvæðum um veitingu þjónustu og um samskiptakerfi stjórnvalda er annast viðurkenninguna vegna þess dráttar sem orðið hefur á innleiðingu á áðurnefndri tilskipun er lagt til að lagabreytingin öðlist þegar gildi og er ekki talið að það valdi vandræðum í framkvæmd í kjölfar lagabreytingarinnar verður þó nauðsynlegt að uppfæra stjórnvaldsfyrirmæli sem birt hafa verið á grundvelli laga um löggildingu starfsheita sérfræðinga í tækni og hönnunargreinum þar á meðal eru þær reglur sem fagfélög setja sér um hvaða nám teljist leiða til fullnaðarprófs í viðkomandi grein með þessum orðum nám þetta þó einfalda mál að því loknu legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og til háttvirtrar atvinnuveganefndar